Et je sais, Madame la Présidente, que vous connaissez bien cette affaire. Vous la connaissez bien parce que votre pays a reconnu, à travers deux enquêtes, avoir accueilli des centres de rétention à la demande de la CIA, dans les années 2000, après 2001. En tant que Présidente, vous aurez l'occasion d'évaluer, ici, dans ce Parlement, le rapport que nous avons adopté il y a bientôt un an sur ce sujet, qui demande au Conseil de reconnaître la participation des États membres dans la mise en place du programme illégal de la CIA et qui réclame des enquêtes indépendantes et publiques.

Des éléments nouveaux, il y en a. Ils sont dans ce rapport. Des éléments nouveaux, il y en aura, et peut être même sous votre Présidence, Madame la Présidente. Il est donc temps, enfin, que l'Europe se fasse respecter sur ses standards en matière de droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité.